Din păcate, nici după acești 5 ani cele două țări nu sunt tratate ca și parteneri egali în cadrul Uniunii Europene. Cetățenilor români și bulgari li se interzic în continuare două libertăți fundamentale, două simboluri europene, așa cum a spus domnul Comisar Andor și anume libertatea de circulație prin interzicerea aderării la Schengen și dreptul de a munci liber în Uniunea Europeană. Statele membre care mențin restricții de muncă pentru români și bulgari nu intenționează să renunțe total la acestea nici după 1 ianuarie 2012, cu toate că nu există nici un fundament obiectiv care să justifice prelungirea lor. Așa cum rapoartele Comisiei o dovedesc, muncitorii români și bulgari au adus și aduc în continuare nu dereglări, ci beneficii importante pentru economiile statelor în care lucrează. Cred că este momentul ca statele membre să decidă dacă recunosc sau nu statutul de membre egale în Uniunea Europeană pentru România și Bulgaria și dacă susțin sau nu mobilitatea lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene, așa cum s au angajat prin Strategia